Mój kraj Polska był inicjatorem powstania Konwencji o prawach dziecka. W ciągu tych trzydziestu lat jej funkcjonowania wydarzyło się dużo dobrego i los milionów dzieci poprawił się, ale wciąż jest jeszcze bardzo dużo do zrobienia i na pewno takim palącym problemem, nad którym powinniśmy się pochylić my również tutaj w Parlamencie Europejskim, jest kwestia wykluczenia

Ja jestem dumna z tego, że rząd polski, rząd na którego czele miałam zaszczyt stać, którym kierowałam, wprowadził skuteczne programy prorodzinne, które rozwiązały problem biedy wśród dzieci w Polsce, tak jak chociażby program rodzina